Andererseits kommt die Frage des Grundrechts auf Freiheit der Religionsausübung insbesondere dort, wo sie für Christen bedroht ist, im Bericht ebenfalls zu kurz. Das fundamentalste Recht, das Europa entwickelt hat, ist die Anerkennung des Rechts auf Leben.

Ein Mensch hat dazwischen das Recht, auf der Welt zu sein.

Deswegen habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.